Vielen Dank für diese Frage, die eine gute Gelegenheit bietet, darzustellen, welches Wachstumspotential in der Regionalpolitik gegeben ist.

Es ist ganz wichtig, dass wir hier einer möglichen, von manchen Experten als leicht eingestuften Rezession entgegenwirken.

Wir brauchen die Unterstützung beider Bereiche, die einander bedingen. Ein einfaches Rechenbeispiel Wir haben 23 Millionen Klein und Mittelbetriebe in Europa, und wir haben etwa 23 Millionen Arbeitslose.

Die Staats und Regierungschefs haben daher vorgeschlagen, jene Strukturfondsmittel, die noch keinen konkreten Projekten zugewiesen sind es ist richtig zitiert worden 22 Milliarden aus dem ESF und rund 60 Milliarden aus dem EFRE bzw.

Es muss erlaubt sein, in so kritischen Phasen alle Möglichkeiten auszuschöpfen. Wir stehen zur Verfügung. Wir haben das den Mitgliedstaaten angeboten und sie haben dieses Angebot angenommen.

Vor diesem Hintergrund bedanke ich mich beim Europäischen Parlament für die Unterstützung, beschleunigt Maßnahmen ermöglicht zu haben, die einerseits der Förderung der Klein und Mittelbetriebe dienen und andererseits eine Erhöhung der Kofinanzierungsrate ermöglicht haben, was letztlich wieder dazu dient, da und dort Liquiditätsengpässe zu überwinden und Projekte umzusetzen, abzuwickeln, zu Ende zu bringen.

Die Bereitschaft der Kommission ist da. Ich bitte aber auch die Damen und Herren des Europäischen Parlaments, im Rahmen ihrer Möglichkeiten und Aufgaben an diesem Projekt der Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit, der Förderung der Klein und Mittelbetriebe mitzuwirken.